y que no se trata de un arbitraje internacional, sino de las amenazas de un país candidato a un Estado miembro de la Unión Europea. No se trata de tensiones entre dos países, sino de amenazas de Turquía a Chipre, que se han materializado en el desplazamiento de buques de la marina turca. Y las amenazas a un Estado miembro por parte de Turquía son amenazas al conjunto de la Unión Europea. Suponen un aumento innecesario de la tensión en la región, y resulta intolerable la actuación de Turquía, en contraposición con la del Gobierno de la República de Chipre que hace todos los esfuerzos posibles para lograr una solución viable, pacífica y duradera al problema chipriota. Resalto la intervención del Presidente de la República de Chipre en las Naciones Unidas, el señor Demetris Christofias, que ha afirmado que todo el potencial de exploración de hidrocarburos en la zona económica exclusiva de la República de Chipre beneficiará tanto a la comunidad grecochipriota como a la turcochipriota. Y el Consejo Europeo, entre las condiciones del acceso de Turquía a la Unión Europea, estableció el cumplimiento y la firma de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, cosa que Turquía, al día de hoy, no ha hecho.